Hvala lepa. Okrevanje Slovenije v mandatu prejšnje vlade, odpravljanje varčevalnih ukrepov, zavidljivi rezultati, to so vaše besede in brez dvoma držijo. Prejšnja vlada ima zasluge, ima pa tudi, v narekovajih "dolgove" oziroma zapuščino, ki jo je pustila novi ekipi in verjetno je s tem tudi povezan del skrbi. Ne bi rad gledal nazaj, ampak vseeno, par stvari je treba povedati, tik pred volitvami ste pripomogli k dvigu denarne socialne pomoči. S tem sicer ni nič narobe, je pa zelo zgovoren sam trenutek in ohranitev denarne socialne pomoči pri znesku, določnem pred volitvami, je bil prvi ukrep te vlade. Koraka nazaj pač ni bilo mogoče storiti. Dražja je pa tudi druga zadeva, zapuščina, se pravi, začeta, a ne končana pogajanja s stavkajočimi sindikati javnega sektorja. Finančno lestvico je postavila prejšnja vlada. S tem je tej vladi na neki način zvezala roke. Jasno je namreč bilo, da z manj denarja dogovora ne bo mogla doseči, nam je pa uspelo preprečiti, da bi dogovor stal več. Opozorila, ki jih sicer navajate o vprašanju, prihajajo iz ust številnih strokovnjakov, zlasti glede ohlajanja gospodarstva. Vlada jih pozna in nikakor ne precej, ne podcenjuje, a vendarle velja biti z uporabo besede kriza nekoliko previden, saj, z nekim pesimizmom ves čas, pa sem samo prej, ne bom rekel, da sem pesimist, sem pa realist, toliko me že poznate, nikakor nisem brezglavi optimist, da bi ob vsaki stvari skakal do stropa in govoril, kako je vse super, če ste slišali moje dosedanje izjave, boste priznali, da ostajam v svojih izjavah zelo trdno na tleh, z obema nogama. Skratka, ne bi rad, poletel s kakšnimi napovedmi in čimerkoli drugim, ampak če bomo pa vsak dan govorili, kako prihaja kriza, kako bo vse slabo, in potem, seveda še vsak dan strašili ljudi, potem pa bo enako, kot so, ves čas govorili, da s to vlado ne bo nič, pa s tem ne bo nič, pa z onim ne bo nič, pa, pa ta ne zna, pa ta ne ve, pa, drugi nima izkušenj, pa tako naprej, ne. Se pravi, tudi pri teh z zadevah je treba biti, realist, in namesto da, se sprašujemo, kaj bo, če bo, je pomembno obratno razmišljati. Se pravi, kam vlagati? Kako do prebojev in, do rezultatov za ljudi in razvoj? Seveda pa imajo svetovni trgi pri tem pomemben vpliv, zlasti na naše gospodarstvo, ki je izvozno naravnano. Tukaj, smo si na jasnem. Rebalans bo seveda nekoliko zvišal izdatke državnega proračuna, ampak zgolj na račun tudi višanja prihodkov. Mi tudi letos pričakujemo nekaj manj kot dvesto milijonov presežka. Osebno sem seveda zadovoljen, da smo uspeli zadostiti fiskalnim kriterijem, zadnja zadolžitev države pa seveda ni bila namenjena večji porabi, temveč aktivnemu zniževanju javnega dolga. Mi bomo prišli, pod sedemdeset odstotkov in v, uspešno znižujemo javni dolg, kolikor je to pač možno v danih razmerah. Skoraj vsa ministrstva so dobila več denarja, ampak to pa pomeni, da jih čaka tudi delo. A ne? Do zdaj, ko smo sestavljali proračun, je vsak prišel: "Potrebujem to, potrebujem ono, potrebujem tretje," toliko več denarja, ampak če ne bodo vedeli, kam dati ta denar, potem uspeha ne bo. Zato čaka zdaj ministrstvo, ministrstva trdo delo, da bodo, se pravi, pripravili ukrepe, ki bodo ta denar, ki ga dajemo v ta ministrstva, da bo ta denar dosegel tudi določen izplen. Zdaj seveda, tovariši iz Levice bodo rekli, da je še vedno premalo sociale. Gospodje na desni bodo rekli, da je, seveda preveč sociale. Skratka, vsake oči imajo svojega "malarja", ampak ne glede na to, verjamem, da je ta rebalans, ki ga bomo sprejemali, v danih okoliščinah primeren, da je optimalen. Če pa se slučajno zgodi, da se bodo razmere destabilizirale, kajti tudi s svetovni dejavniki so precej uspešni pri nekaterih ...